Domnule prim ministru, salut absolut tot ce ați spus astăzi aici, dar vă spun că nimic din ce ați spus nu este posibil, dacă nu există încredere, dacă nu există încrederea cetățenilor în instituțiile europene, dacă nu există încredere între toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și dacă nu există încrederea partenerilor externi că această construcție este una coerentă și durabilă. Dar vă spun că, în Uniunea Europeană, e greu să vorbim despre încredere, atunci când acordurile nu sunt respectate. Un astfel de acord este acordul care privește aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Aici, în Parlamentul European, am votat o rezoluție în care se spunea foarte clar că toate condițiile din acest acord au fost respectate, atât de România, cât și de Bulgaria. Comisia Europeană a spus, în nenumărate rânduri, că toate condițiile sunt îndeplinite, că, de drept, și România, și Bulgaria trebuie să facă parte din spațiul Schengen. Cu toate acestea, nici România, nici Bulgaria nu sunt în spațiul Schengen, pentru că în Consiliu sunt anumite state care se opun. Atâta timp cât nu aducem încrederea înapoi în această construcție, atâta timp cât nu respectăm acordurile între noi, eu cred că nu putem vorbi despre o Uniune Europeană cu viitor bun în lume, care să treacă de această criză economică.